Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Warum ist es überhaupt notwendig, in diesem Hause, in dieser Europäischen Union über Haftbedingungen zu sprechen? Die zunehmende Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger, aber insbesondere die verstärkte Kooperation von Polizei und Justiz und gemeinsame Maßnahmen wie der Europäische Haftbefehl erfordern Vertrauen! Vertrauen, dass überall in der EU die Charta, die Menschenrechtskonventionen beachtet werden. Vertrauen in funktionierende Rechtssysteme, die auf dem Prinzip der Unschuldsvermutung beruhen und in denen Strafe Strafe ist, nicht Rache oder Erniedrigung. Doch viele Berichte der letzten Jahre und auch manche Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte machten deutlich Davon sind wir noch weit entfernt. Die schlechten Bedingungen betreffen überfüllte Gefängnisse, mangelhafte Kontaktmöglichkeiten, fehlende medizinische Betreuung und viele Punkte mehr. Wir brauchen dringend gemeinsame Mindeststandards für die Haftbedingungen und auch für die Dauer von Untersuchungshaft. Gerade lange Untersuchungshaft kann insbesondere, wenn diese nicht im eigenen Mitgliedstaat stattfindet den Verlust sozialer Kontakte, der Arbeit und aufgrund von Sprachbarrieren Isolation in der Haft bedeuten. Insbesondere bei minder schweren Vergehen müssen daher Alternativen zu allen Formen des Freiheitsentzuges stärkere Berücksichtigung finden. Das Grünbuch der Kommission nennt dazu viele Beispiele. Diese müssen jedoch viel stärker in der Praxis angewendet werden. Fazit Mindeststandards von Haftbedingungen, verstärkte Nutzung von Alternativen sowie besondere Formen der Unterbringung für schwangere Frauen und Kinder sind notwendige Schritte. Das Europäische Parlament hat Veränderungen bei den Haftbedingungen bereits in der Vergangenheit gefordert. Jetzt müssen endlich konkrete Schritte unternommen werden.